þetta frumvarp felur í sem skemmstum orðum það í sér að opnuð er heimild til að endurgreiða virðisaukaskatt til sveitarfélaga vegna kostnaðar við veiðar á ref og mink það má kannski segja sem svo að í hinu stóra samhengi hlutanna sé þetta ekki talið eitt af hinum stóru málum í þjóðfélaginu og sannarlega er það þannig en þegar málin eru skoðuð dálítið þrengra og skoðuð út frá sjónarhóli þeirra sveitarfélaga sem mega við búa þá er þetta býsna stórt mál og ég held að það sé samdóma álit okkar þingmanna víðast hvar sem þekkjum til á landsbyggðinni og höfum starfað þar og höfum átt samskipti til að mynda við sveitarstjórnarmenn að þetta mál liggur mjög þungt á þeim mjög mörgum í þessum sveitarfélögum er þessi kostnaðarliður það er veiðar á ref og mink býsna þungbær fyrir buddu

hafa orðið að reiða fram miklar upphæðir á seinustu árum vegna veiða á ref og mink og greiða af því virðisaukaskatt til ríkisins í raun og veru er þetta samt sem áður einhvers konar samfélagslegt verkefni refur og minkur eru vágestir í náttúrunni og hafa sums staðar mjög slæm áhrif á lífríkið fuglalíf hefur látið undan á ýmsum stöðum og það eru líka mörg dæmi um það að bændur hafi orðið fyrir tjóni með því að þessi dýr hafi lagst á búpening af þessu heyrðum við til dæmis allmargar sögur núna í haust í leitum að

það voru meðal annars okkur öllum þingmönnum ef ekki öllum sendar ljótar myndir af þessu sem ég hygg að hafi vakið marga til umhugsunar það er þess vegna ekkert óeðlilegt þvert á móti er mjög eðlilegt að ríkisvaldið komi að þess verkefni með sveitarfélögum meðal annars til að jafna þennan mikla kostnað sem leggst annars með ósanngjörnum hætti á fámenn og landmikil sveitarfélög það er líka þannig að það hefur verið gert ráð fyrir því að ríkisvaldið kæmi að þessum málum með beinum fjárframlögum og þannig hefur það verið í gegnum tíðina en þegar þessi mál eru skoðuð kemur í ljós að þróunin hefur verið sú að það hefur heldur dregið úr kostnaðarþátttöku ríkissjóðs við veiðar á ref og mink og það er mat meðal annars þeirra sem hafa stundað veiðarnar að þetta hafi valdið því að það hafi gætt meiri ágangs þessara dýra með samsvarandi tjón í náttúrunni og fyrir bændur þetta er þess vegna bersýnilega slæm þróun sem við urðu einhvern veginn að bregðast við ég lagði á sínum tíma fram fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um veiðar á ref og mink þar kemur mjög glöggt fram að það hefur dregið úr fjárveitingum til veiða á ref og mink á undanförnum árum svar hæstvirtur ráðherra nær yfir fimm ára tímabil tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og níu hæst var fjárveitingin á árinu tvö þúsund og fimm fjörutíu og fimm milljónir króna á verðlagi ársins tvö þúsund og níu en þrjátíu og þrjú og þrjátíu og fimm milljónir króna árin tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu á sama verðlagi með öðrum orðum þessi fjárveiting hefur dregist saman ár frá ári til viðbótar við þetta eins og ég nefndi áðan innheimtir ríkið virðisaukaskatt af veiðum á ref og mink og innheimtur virðisaukaskattur hefur verið á verðlagi ársins tvö þúsund og níu í kringum ellefu milljónir króna það er hins vegar athyglisvert að þegar við skoðum þetta í lengra samhengi þá hefur virðisaukaskatturinn sem ríkið hefur fengið hækkað sem hlutfall af fjárveitingum til málaflokksins á þessu tímabili þannig var virðisaukaskatturinn sem hlutfall af fjárveitingunni tuttugu og fjögur prósent árið tvö þúsund og fimm en þrjátíu og þrjú prósent árið tvö þúsund og níu nettókostnaður ríkisins af veiðum á ref og mink var þannig þrjátíu og fjórar milljónir króna árið tvö þúsund og fimm en tuttugu og þrjár milljónir tvö þúsund og níu þetta gefur til kynna að sveitarfélögin hafi þrátt fyrir það að dregið hafi úr fjárveitingum til veiða á ref og mink þá hafi sveitarfélögin reynt að halda hlut sínum eins og þau hafa mögulega getað þrátt fyrir að það hafi valdið þeim miklum kostnaði það er hins vegar ekki nóg að gert eins og er mat sveitarstjórnarmanna og þeirra sem hafa stundað þessar veiðar og bænda sérstaklega

við getum auðvitað hugsað málið þannig að það sé eðlilegt að halda áfram innheimtu á virðisaukaskatti á refa og minkaveiðum og halda síðan í við þetta með fjárveitingu frá ríkissjóði en reynslan sýnir okkur einfaldlega að það er ekki mjög líklegt til árangurs tölurnar sem ég var að gera að umtalsefni sem sýna það að fjárveitingar til þessa málaflokks drógust saman úr fjörutíu og fimm milljónir króna tvö þúsund og fimm í þrjátíu og fimm milljónir króna tvö þúsund og níu segja auðvitað þessa sögu að það er frekar að halla á sveitarfélögin í þessum efnum

ekki sammála þessu það er einfaldlega þannig eins og hefur komið fram að refurinn er líka vágestur í náttúrunni þó hann sé hér landnemi en það eru þessi dæmi sem við þekkjum og bændur hafa talað um að þessa hafi gætt meira á síðastliðnu hausti heldur en oft áður rekja það meðal annars til breytts tíðarfars sem hafi gert það að verkum að það sé meira einfaldlega um dýrin heldur en áður það hefur mjög verið kallað eftir því að þessum málum gerði komið í fastari skorður minni og landmeiri sveitarfélögin minni í þeim skilningi fámennari og landmeiri sveitarfélögin hafa sérstaklega kallað eftir þessu og eins og ég nefndi áðan er þetta verulegur útgjaldapóstur í rekstri margra þeirra samþykktir mjög margra sveitarfélaga og samtaka þeirra eru í þessa átt og þá má nefna að búnaðarþing árið tvö þúsund og tíu það er síðasta búnaðarþing hvatti meðal annars stjórnvöld til að endurgreiða sveitarfélögum að fullu virðisaukaskatt vegna þessara veiða það er einmitt sú leið sem við flutningsmenn þessa máls leggjum til að farin verði til að tryggja það að minnsta kosti að einhverju leyti að sveitarfélögin verði ekki fyrir þessum mikla kostnaðarauka þess vegna er lagt til að þessi leið verði farin í svari hæstvirts umhverfisráðherra við fyrirspurn minni sem ég gerði aðeins að umtalsefni kemur fram að markmiðin með veiðum á ref og mink séu ólík rétt eins og ég sagði áðan og það er síðan rakið með hvaða hætti hefur verið staðið að veiðum á minknum en ég ætla aðeins að vekja athygli á þeim hluta svarsins sem lýtur að refaveiðunum vegna þess að ég tel að þar séu á margan hátt flutt ágætisrök fyrir því máli sem þar er verið að flytja með leyfi virðulegs forseta segir svo í svari

refaveiðar eru á ábyrgð sveitarfélaganna en ríkinu er heimilt samkvæmt lögum að greiða allt að helmingi kostnaðar eftir því sem fjárlög veita svigrúm til þar sem refurinn er íslensk tegund er markmiðið með veiðunum fyrst og fremst að draga úr því tjóni sem hann veldur og það er þetta sem málið snýst

en aðalatriðið er þó þetta virðulegi forseti þetta frumvarp er viðleitni í þá átt að koma til móts við þau sveitarfélög sem hafa orðið fyrir miklum búsifjum og auðvitað komið til móts við þau sjónarmið sem bændur hafa verið með í þessu sambandi þetta er talsverður útgjaldaliður í einstökum sveitarfélögum ég aflaði mér upplýsinga um það við undirbúning þessa máls og þar kemur þetta glöggt fram við sjáum það líka þegar farið er yfir lista sem ég hafði undir höndum frá umhverfisráðuneytinu um endurgreiðslurnar á virðisaukaskattinum að þetta er mjög áberandi það eru þessi miklu sveitarfélög sem eru að greiða mesta virðisaukann sem auðvitað segir okkur allt um það hvernig þessi mál hafa verið að þróast og þó að þau hafi líka verið að fá greiðslur til baka frá ríkinu þá vegur það eins og ég sagði áðan stöðugt minna og athyglisvert er þegar við berum saman annars vegar kostnaðinn eða fjárveitingarnar frá ríkinu vegna veiða á ref og mink og berum það saman við innheimtan virðisaukaskatt þá dregur sífellt saman með þessum tölum sem segir okkur það að nettókostnaður ríkisins verður æ minni en nettókostnaður sveitarfélaganna stöðugt meiri